Statele membre, care deși sunt în spațiul Schengen, nu au reușit să și securizeze în mod corespunzător frontierele, astfel că, potrivit Frontex, în anul 2015, s au înregistrat peste 1,83 de milioane de treceri ilegale ale granițelor europene. Cu siguranță, acest număr este mai mare în 2016. Toate aceste persoane, fie că vorbim de migranți economici, fie că vorbim de migranți care fug din calea bombelor sau atentatelor sângeroase din propriile țări, se confruntă astăzi cu aceeași situație veniți din zone deșertice, ajunși aici, sunt nevoiți să lupte nu doar cu condițiile sociale și cu condițiile meteorologice care în acest an

Un loc de care, cu siguranță, ai fi vrut să uiți că a existat, un loc parcă uitat de Dumnezeu, un loc al suferinței, dar, mai ales, o expresie a neputinței noastre. Astăzi, în mod cert, trebuie să fim solidari cu cei aflați în situații similare și în dificultate. Să nu uităm un lucru însă în interiorul Uniunii Europene putem avea doar soluții de moment. Soluția definitivă se află în afara granițelor europene, la ei acasă, unde trebuie create zone de siguranță și liniște pentru aceștia.